Ich denke, dass Zentralamerika so ein Partner sein kann. Bei derartigen Abkommen gibt es natürlich immer wieder Bedenken, die ich teilweise durchaus teile.

Es gelingt uns seit dem Vertrag von Lissabon und das glaube ich, muss man schon anerkennen als Europäisches Parlament, auch so etwas wie eine soziale Dimension, eine Menschenrechtsdimension, eine Umweltschutzdimension in diese Abkommen hineinzubringen, die vielleicht am Ende dazu dienen, die Situation insgesamt zu verbessern. Das ist eine Abwägung, die jeder für sich selbst treffen muss. Ich bin derzeit eher der Auffassung, dass es vernünftiger ist, derartige Abkommen abzuschließen, als nichts zu tun.

Es ist einfach nicht wahr!